fundur er settur á alþingi tekið er fyrir eina dagskrármálið dómur hæstaréttar til stjórnlagaþings

forsætisráðherra hefur allt að fimmtán mínútum í fyrri umferð fulltrúar annarra þingflokka tíu mínútur hver í síðari umferð fær hver þingflokkur fimm mínútur forsætisráðherra hefur fimm mínútur í lok umræðunnar

vinstri hreyfingin grænt framboð

og hreyfingin til máls tekur hæstvirtur forsætisráðherra jóhann sigurðardóttir